Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, vous l'avez dit, le problème n'est pas local, même s'il est localisé.

Néanmoins les agriculteurs sont, eux, en attente d'une indemnisation juste. Pour le reste, les questions de la résistance aux antibiotiques et de la traçabilité restent des questions centrales sur lesquelles nous devrons encore travailler.